Po vytvorení programu Mládež v akcii a programu celoživotného vzdelávania v roku 2006 bol vytvorený právny základ pre takúto spoluprácu Švajčiarskej konfederácie a Európskej únie v tejto oblasti. Európska komisia v zmysle odporúčaní Európskej rady po rokovaniach so švajčiarskymi partnermi pripravila dohodu, ktorá nám umožní rozvinúť efektívnu spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže, ako aj v oblasti celoživotného vzdelávania s našimi švajčiarskymi priateľmi. Dohoda je korektná, vyvážená a vyjadruje záujmy obidvoch zmluvným strán rozširovať vzájomnú spoluprácu a podporovať výmenu poznatkov a vedomostí v záujme skvalitnenia vzdelávacieho procesu.